það verður fróðlegt að sjá hvernig atkvæðagreiðslan fer hvort meiri hluti þingsins sem samanstendur af ríkisstjórnarflokkum þar af öðrum sem lofaði afnámi á verðtryggingu muni greiða atkvæði um tillögu um það að ræða afnám á verðtryggingu kjörtímabilið er meira en hálfnað fregnir segja að hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra hyggist ekki standa að því að afnema verðtryggingu heldur breyta einhverjum tímasetningum og því um líku þá verður maður að velta fyrir sér hvað hafi orðið um hinn pólitíska ómöguleika sem hér var áður talað um í sambandi við evrópusambandið og umsóknina um aðild að því treystir hæstvirtur forsætisráðherra hæstvirtum fjármálaráðherra til að afnema verðtryggingu það er banna hana er ekki best að við ræðum það er þá ekki best að við setjum á dagskrá umræðu um það ég hlakka til að sjá hvernig háttvirtur framsóknarflokkur greiðir atkvæði um þetta mál sér í lagi eða öllu heldur